forseti vekur athygli á ákvæðum tíundu greinar þar er forseta veitt heimild til að ákveða að þingfundir geti staðið til miðnættis á þriðjudagskvöldum þarf hann því ekki að leita atkvæða eða samþykkis fundarins fyrir því